Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ce rapport est important pour l'avenir du projet européen, qui doit être solidaire et ambitieux, surtout dans le contexte des crises budgétaires actuelles qui pèsent sur les États membres. Dans une démarche ultralibérale, une majorité des chefs d'État au Conseil s'en tient à une approche de coupes budgétaires aveugles et sans cohérence, prête à sacrifier l'investissement dans les grandes politiques d'avenir telles que celles financées par le budget européen. Le gel de ce budget serait nocif à la croissance, contrairement aux arguments de certains collègues.

Cette solidarité européenne passe par la nécessité de financer la stratégie 2020, notamment dans ses objectifs sociaux dont la lutte contre la pauvreté. La solidarité européenne doit également être confirmée j'en suis convaincu par ce rapport par la création de régions intermédiaires afin que la politique de cohésion couvre à sa juste mesure l'ensemble du territoire européen. Enfin, un autre exemple est le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui est un véritable outil de solidarité, pour les travailleurs européens, et qui a vu son utilité reconnue dans ce rapport. Cette augmentation du volume du cadre financier pluriannuel est une nécessité qui ne doit pas être vue comme un poids pour les États membres, notamment grâce à la valeur ajoutée du budget européen et grâce à la future taxe sur les transactions financières.